È per questo che bisogna trovare una sintesi tra questi due elementi nel nome dello sviluppo sostenibile. La proposta va proprio in questa direzione. Essa sottolinea innanzitutto l'importanza del coinvolgimento di tutti gli operatori del settore nella definizione delle politiche da attuare, comprese le comunità costiere, e nel rispetto delle tradizioni e, al contempo, pone l'accento sulla necessità di tutelare le risorse ittiche del Mediterraneo, contrastando sia la pesca illegale sia gli altri fattori come l'inquinamento delle petroliere che mettono a rischio tali risorse. Misure come il fermo biologico possono aiutare a ricostruire gli stock, ma vanno accompagnate da misure adeguate di sostegno al reddito. Inoltre, va contrastata la concorrenza sleale costituita dalle importazioni di pesce da luoghi dove non è garantita la sostenibilità e, al contempo, bisogna lavorare sul fronte del consumo critico, anche con un sistema di tracciabilità e di etichettatura efficace e affidabile.